Opoziční predstavitelia sa postavili do čela nespokojných občanov a radikálnymi vyhláseniami vyostrili atmosféru pred parlamentnými voľbami.

Parlamentné voľby teda prebiehajú v situácii, keď vykonávatelia vládnej moci môžu v mene poriadku beztrestne akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať a meniť volebné rozhodnutia občanov.

Nech máme s administratívou premiérky Shinawatraovej akokoľvek konštruktívne vzťahy, musíme jej dať najavo, že takto násilím a manipuláciou vyrobený poslanecký zbor nemôže byť základom pre ustanovenie rešpektovanej demokratickej vlády. Na druhej strane radikálna či monarchistická opozícia, ktorá stupňuje politické konflikty, nesie veľkú časť zodpovednosti na rastúcom napätí. Riešením sa teda javí koordinovaný medzinárodný ekonomický a politický tlak na predstaviteľov znepriatelených strán, aby sa zriekli konfrontačných postupov a vo vlastnom záujme a v záujme krajiny